Se impune o analiză critică a evoluțiilor raporturilor sociale în această țară după eliberarea de sub coșmarul rasist. Înainte de toate, însă, consider că anchetele declanșate în legătură cu uciderea celor 34 de mineri trebuie să vizeze, în special, forțele de poliție, care au deschis focul cu sălbăticie. Este revoltător faptul că urmează să fie judecați 270 de muncitori, sub acuzația de crimă, pentru moartea propriilor colegi.